Přesto však letos opět došlo ke každoročnímu pochodu na oslavu lotyšských veteránů, kteří za druhé světové války bojovali po boku německých nacistů. Veteráni SS si mohli opět nerušeně připomenout svoje zločiny proti lidskosti, a to v oblasti, která zažila hrůzy holocaustu z první ruky. Považuji za zrůdné, že k těmto pochodům stále dochází, a chci poděkovat všem, kteří proti nim protestují. Nacisté patří do stok nebo do vězení, a nikoliv do ulic, kde mohou prezentovat svoji zvrácenou verzi dějin. Pokud chce EU hrát roli morální autority, musí se proti těmto pochodům silně a nekompromisně postavit a zarazit je. Dlužíme to sami sobě a těm, co nacistické obludnosti zažívali na vlastní kůži.